kiedy będzie nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego na szczytach władzy w Unii Europejskiej nie będzie nikogo, kto reprezentuje dwanaście nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jakby pan bronił tej decyzji?